ég svaraði þessari spurningu áðan ég svaraði hvernig ég skil skattalækkanir ég skil skattalækkun þannig að ef skattprósentan lækkar á einstaklinga eða fyrirtæki eru það lækkaðir skattar ef ríkið fær auknar tekjur skatttekjur þar á aukast skatttekjur ríkisins það er alveg hárrétt og þá er hægt að segja að skatttekjur ríkisins hafi aukist en skattar á einstaklinga eða fyrirtæki hafi